Lupta împotriva rasismului este purtată prin politici europene ferme, dar, în mai puțin de o săptămână, politicieni din Germania și Marea Britanie au aruncat o pată de noroi asupra muncitorilor români, fie din necunoștință de cauză, fie mânați de câștigarea de simpatie și voturi din partea populației.